Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je ponovno poskus, da se z novelo Zakona o motornih vozilih odpravijo registracije mopedov, ki ne presegajo petindvajset kilometrov na uro. Z lanskim majem je namreč nastopila obveza, da morajo biti ti mopedi obvezno registrirani. Predlagatelji o obrazložitvi navajajo, da obvezna registracija mopedom mopedov lastnikom le-teh predstavlja nepremostljive administrativne ovire in zaplete. Če pogledamo število registriranih mopedov vidimo, da je bilo konec oktobra registriranih nekaj manj kot štirinajst tisoč mopedov, obenem pa je naraslo število registracij tudi drugih mopedov, kar pomeni večjo preglednost in sledljivost ter vedno bolj priljubljenih prevoznih sredstev. Naj spomnim, zakaj smo v prejšnjem mandatu sploh pristopili k uvedbi obvezne registracije mopedov, ki ne presega hitrosti petindvajset kilometrov na uro. Takrat je na problematiko teh mopedov prvo opozorila Nova Slovenija. Kaj je bil problem? Veliko teh mopedov je bilo predelanih, da so lahko dosegali precej višje hitrosti kot petindvajset kilometrov na uro. Vozniki pri vožnji niso uporabljali zaščitnih sredstev, hkrati pa so se vozili po peš conah in kolesarskih progah, nenadzorovano divjali, če pa so povzročili prometno nesrečo so mnogi pobegnili s kraja nesreče, policija pa jih praktično ni mogla izslediti, kajti mopedi so bili neregistrirani. Hkrati oškodovanec ni mogel uveljaviti zahteve za odškodnino, kajti vozila so bila nezavarovana. Takratna koalicija, katere del je bila tudi naša poslanska skupina, je v sodelovanju s pristojnim ministrstvom pripravila novelo, s katero je bila uvedena obvezna registracija mopedov, ki ne presegajo petindvajset kilometrov na uro, nošnja čelade, pri kateri lahko vozniki izbirajo, ali bodo imeli homologirano, kolesarsko ali motoristično čelado. Vozniki mopeda morajo biti stari najmanj dvanajst let. V primeru, da prevaža potnika, pa voznik ne sme biti mlajši od šestnajst let. Prepovedana je tudi vožnja v območjih oziroma na območjih za pešce. V poslanski skupini Desus smo takrat tudi zahtevali, da se bo tehnični pregled mopedov izvajal šele na vsakih pet let po prvi registraciji, kar je bilo kasneje kasneje tudi zapisano v zakon z zadnjo novelo Zakona o motornih vozilih. To pomeni, da je s to našo zahtevo bil tudi zmanjšan strošek za tehnične preglede, ki se, kot sem že omenjal, za te konkretne mopede izvaja na vsakih pet let. V naši poslanski skupini ocenjujemo, da je uvedba registracije mopedov, pri katerih konstrukcijska določena hitrost ne presega omenjenih petindvajset kilometrov na uro, močno prispevala k večji prometni varnosti bolj bolj ranljivih udeležencev v cestnem prometu, zato tega predloga novele zakona o motornih vozilu vozilih ne bomo podprli, saj menimo, da bi predlagane rešitve v primeru sprejetja ponovno poslabšale prometno varnost. Hvala.